Esta norma nos va a dar más garantías, porque existe el mismo tipo de inspecciones para todos los países de la Unión, la verificación de datos y las mismas sanciones.

Y habrá una dimensión externa muy importante, las importaciones de pescado de terceros países, introducir obligaciones para la importación de pescado, documentos acreditativos para las autoridades de terceros países. Los acuerdos van a jugar un papel prioritario como medio de cerrar la puerta a la flota que no sea respetuosa. Todos debemos trabajar contra la pesca ilegal, pero, en este momento, la Unión Europea puede liderar esta actuación contra la pesca ilegal en todo el mundo.